De binnenlandse productie is al enkele jaren op rij gegroeid en ja hoor, allemaal weer dankzij de geweldige EU, terwijl de effecten van het EFSI op de groei nog niet kunnen worden vastgesteld. Alle successen worden per definitie toegeschreven aan de EU in plaats van aan de lidstaten. Niet gewoon zeggen dat de oorspronkelijke doelen niet zijn gehaald, maar waarschuwen voor de gedrevenheid om kwantitatieve doelstellingen te willen behalen.

Of het nu gaat om het aanleggen van windmolenparken op de Noordpool, het aanleggen van een wateropslag in Portugal of het bouwen van dertienduizend energiezuinige woningen in Frankrijk, het blijft één peperdure EU campagne en propaganda die de burgers klauwen met geld kost.